Ono određuje naše živote, određuje vrijednosti po kojima ćemo živjeti i u tom smislu određuje političku budućnost kontinenta na kojem živimo. Nažalost, mogu reći, a to vidim i u svojoj državi, da se obrazovanje sve više i više politizira i to nije toliko nov fenomen. To imamo još od nekih političkih, ideoloških grupacija koje su govorile o dugom maršu kroz institucije i to nije dobro. Ideologiziranje obrazovanja nije dobro, ono nas vraća u neka druga vremena, u totalitarna vremena, a zaboravlja ono što je ključno, da obrazovanje treba biti utemeljeno na faktima, treba biti utemeljeno na činjenicama i treba biti utemeljeno na znanosti. Dakle, apeliram da se doista o obrazovanju ne govori s ideoloških pozicija, da se ne govori bez činjenica nego da doista sve činjenice budu prezentirane pred nas pa da možemo odlučiti. Recimo, meni nije drago da ovakav prijedlog ne prati izvorni tekst samog zakona.

I zbog toga opet apeliram, što manje ideologije u obrazovanju, što manje politiziranja, a više fakata.